frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti félags og tryggingamálanefndar um frumvarp til laga um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri þessu frumvarpi er ætlað að innleiða sextándu grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins frá tuttugasta og sjötta október tvö þúsund og fimm um samruna hlutafélaga yfir landamæri tilskipunin var að stórum hluta innleidd hér á landi með lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sjö um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög í þeirri löggjöf voru ekki ákvæði um þátttökurétt starfsmanna og því er lagt til að þau verði innleidd með sérlögum markmið laganna er að tryggja áunninn rétt starfsmanna félaga sem verða til við samruna yfir landamæri til aðildar að málum og ákvörðunum sem varða starfsemi slíkra félaga og til að viðhalda reglum um aðild starfsmanna sem í gildi eru í þeim félögum sem taka þátt í stofnun samrunafélags með öðrum orðum er hér ekki verið að veita ný réttindi heldur að tryggja áunnin réttindi frumvarpinu ætlað að innleiða lágmarksreglur samkvæmt sextándu grein tilskipunarinnar þau atriði sem fengu mesta

þeim sjónarmiðum var komið á framfæri við nefndina að samræmi væri milli hugtaka og orðanotkun í þeim lögum og í frumvarpinu sem sagt lögum númer tuttugu og sjö tvö þúsund og fjögur að það væri samræmi í hugtakanotkun í þessum lögum og í því frumvarpi sem við ræðum a og tekur nefndin undir það nefndin leggur til þá breytingu að í stað samrunafélags komi yfirtökufélag og í stað þátttökufélags komi samrunafélag til þess að samræma þegar hugtakanotkun nefndinni voru að auki kynnt þau sjónarmið að eðlilegt væri að fella brott orð eins og framkvæmdastjórn og eftirlitsstjórn enda slíkar stjórnir ekki til að íslenskum rétti þar sem kveðið er á um framkvæmdastjóra og stjórnir félaga þar sem frumvarpið kveður á um samruna yfir landamæri leggur nefndin þó ekki til breytingu á þessu enda stjórnarform fyrirtækja á evrópska efnahagssvæðinu ekki með samræmdum hætti markmið frumvarpsins er að tryggja eins og áður sagði áunninn rétt starfsmanna félaga sem verða til við samruna yfir landamæri í athugasemdum með frumvarpinu segir að því sé ætlað að innleiða lágmarksreglur sextándu grein tilskipunarinnar og telur nefndin því rétt að afmarka gildissviðið nánar í fyrstu grein og auka þannig skýrleika laganna auk þessarar breytingar leggur nefndin til smávægilegar leiðréttingar á texta þessar breytingar eru fjórar talsins fyrsta breytingin er að við fyrstu grein bætist þegar starfsmenn að minnsta kosti eins yfirtökufélags hafa áunnið sér réttindi til aðildar að málum og ákvörðunum sem varða starfsemi slíkra félaga önnur breytingin er við þriðju grein a í stað orðsins samrunafélag í níunda tölulið og í stað sama orðs í öðrum ákvæðum frumvarpsins nema í sjöunda tölulið greinarinnar komi yfirtökufélag hlýtur að auka verið breytt því nú segir hún b í stað orðsins þátttökufélag í þrettánda tölulið og í stað sama orðs í öðrum ákvæðum frumvarpsins komi samrunafélag þriðja breytingin er að í stað orðanna að minnsta kosti í b lið annarrar málsgreinar fimmtu greinar og tvisvar í annarri málsgrein áttundu grein komi að minnsta kosti fjórða og síðasta

undi nefndarálitið skrifa háttvirtir þingmenn sú sem hér stendur lilja mósesdóttir formaður nefndarinnar sigríður ingibjörg ingadóttir lilja rafney magnúsdóttir þuríður backman guðbjartur hannesson og guðmundur steingrímsson við afgreiðslu

háttvirtir þingmenn fjarverandi pétur h blöndal jón gunnarsson og ólína þorvarðardóttir